Dosažený kompromis ukazuje reálné možnosti, které máme v tuto chvíli k dispozici. Jsem si vědom toho, že důvěryhodnost listin je základním předpokladem fungování každé společnosti, každé justiční soustavy, a je jistě na místě důkladně zvažovat všechny kroky, které nějakým způsobem mění zavedená pravidla v této oblasti. Nicméně se domnívám, že v dnešní době očekávají občané od Evropské unie více, než je velice postupné a velice omezené slaďování pravidel, zejména v této oblasti. Lituji toho, že členské státy nebyly ochotny jít ve vzájemném uznávání listin tak daleko, jak navrhovala původně Komise, a doufám, že v budoucnu budeme mít ještě možnost se posunout z fáze pouhého omezování komplikací do fáze tvorby skutečného společného prostoru.